Señor Comisario Almunia, señora Ministra, les ruego que en Pittsburgh no se olviden de que estamos asistiendo no sólo a una crisis financiera y económica de dimensiones desconocidas hasta el presente, sino también a una grandísima crisis social con consecuencias devastadoras sobre los más necesitados, sobre los que sólo tienen su puesto de trabajo, sobre los pequeños empresarios, sobre las regiones y los países más desfavorecidos. Ojalá en Pittsburgh quede claro que la economía es importante, pero que son más importantes las personas y que la economía está al servicio de las personas.

Hagan oír su voz por encima de la voz de los tres tenores. Tengo aquí la carta de los tres Primeros Ministros europeos del día 3 de septiembre. Ni una sola palabra de Europa. Afirman que es importante que Europa hable con una sola voz, pero ellos ocultan la voz de Europa. Hablen ustedes más fuerte que ellos.